Madame la Présidente, tout le monde appelle de ses vœux, aujourd'hui, un accord ambitieux à Copenhague, mais force est de constater que les ambitions du sommet de Copenhague ont quand même été revues à la baisse ces dernières semaines, en raison notamment des réticences américaines et chinoises. Pour éviter que cette température de la planète augmente de plus de 2 degrés à la fin du siècle, il faut bien que tous les pays soient prêts à accepter les mêmes obligations, les mêmes obligations contraignantes. Or, on assiste, dans nos débats, un peu à une course aux chiffres, à une course au financement. Moi, ce que je demande, c'est que l'Europe ne soit pas naïve et qu'elle soit un négociateur réaliste et ferme vis à vis de ses partenaires qui n'auraient pas engagé d'efforts significatifs de réduction. Il ne serait pas acceptable que les efforts des pays les plus ambitieux soient compromis par les fuites de carbone qui résulteraient tout simplement de l'absence ou de l'insuffisance d'action de certains. L'Europe ne doit pas être naïve face à la Chine et face à l'Inde. Certes, le Brésil et la Corée se sont déjà décidés à s'engager, mais si l'Europe veut être exemplaire, elle ne peut pas l'être à n'importe quel prix, et surtout pas au prix de sa désindustrialisation. Les négociations doivent être l'occasion de stimuler le développement des technologies nouvelles, permettre le financement significatif de la recherche développement. Il y a, en effet, un risque de fuite définitive de la connaissance européenne vers les pays bénéficiaires des transferts de technologies. Donc, à Copenhague, il faudra et c'est une nécessité créer les conditions d'un échange durable entre les pays, fondé sur des intérêts mutuels, tout en protégeant les investissements en recherche et développement des entreprises européennes. La réussite sera de favoriser une diffusion des technologies en direction des pays en développement, en contrepartie d'une reconnaissance des droits de propriété intellectuelle et d'une ouverture des marchés à ces technologies. Nous avons une chance finalement inouïe en Europe. C'est, tout en luttant contre le changement climatique, de lancer un vrai programme technologique permettant de susciter l'innovation et donc de créer de nouveaux emplois.